Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrter Herr Kommissar! In diesem Jahr feiert Erasmus, eines der erfolgreichsten Programme der EU, seinen

Im Laufe dieser 30 Jahre ist das Programm deutlich ausgebaut worden und hat das persönliche und berufliche Leben von etwa 9 Millionen Studenten, Auszubildenden, Freiwilligen, Lehrkräften, Pädagogen und Jugendbetreuern entscheidend geprägt. Erasmus, wie es heute heißt, bietet die ideale Gelegenheit dafür, Europa unmittelbar zu erleben und damit auch der anhaltenden Europaskepsis konsequent entgegenzuwirken. Und zwar indem junge Menschen sei es als Studierende, Auszubildende oder Schüler beziehungsweise erwachsene Fach und Lehrkräfte aus unterschiedlichen Bildungsbereichen durch internationalen Austausch Europa als Chance begreifen. Durch Erasmus wird Europa für den Einzelnen erfahrbar gemacht. Es bietet die Möglichkeit, direkt an Europa teilzuhaben. Dabei fördert Erasmus als europäisches bürgernahes Programm Werte wie Toleranz und Freiheit, Verständnis für andere Kulturen und Demokratiebewusstsein. Allerdings profitieren noch zu wenige Menschen von Erasmus. Nach Angaben der Kommission haben bislang nur etwa 5 der jungen Unionsbürger an dem Programm teilgenommen. Das dreißigjährige Bestehen von Erasmus sollte daher zum Anlass genommen werden, das Programm zu verbessern und deutlich auszubauen. Der Kulturausschuss hat hierzu eine Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission gestellt sowie eine Resolution vorgelegt, um bereits jetzt die Diskussion über ein Nachfolgeprogramm nach 2020 zu beginnen. Im Rahmen der Parlamentsresolution zur Zukunft von Erasmus betont der Ausschuss die Bedeutung des Programms als Aushängeschild der Europäischen Union und als essenzielles Instrument zur Unterstützung von Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Jugend, Ausbildung und Sport. Dennoch muss für das Nachfolgeprogramm evaluiert werden, wie man den Zugang offener und inklusiver gestalten kann, damit auch benachteiligte Jugendliche die Chance bekommen, eine solche Auslandserfahrung zu machen. Der Ausschuss hat mit seiner großen Mehrheit seit jeher Erasmus als eine wichtige Investition in die Zukunft Europas betrachtet und sich daher stets für eine starke finanzielle Ausstattung eingesetzt. Aus meiner Sicht muss es das Ziel sein, mittelfristig jedem Menschen unter 27 Jahren die Möglichkeit zu geben, an mindestens einem der Programmteile teilzunehmen. Hierfür bedarf es einer Vervielfachung der finanziellen Mittel schon in der nächsten Programmperiode. Ich begrüße sehr, dass beispielsweise die italienische Regierung im Rahmen der Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen eine Verzehnfachung der Mittel gefordert hat und auch viele andere politische Akteure bereits mit einer konkreten Zahl als Faktor der Vervielfachung sympathisieren. Sie alle können sicher sein, dass sie damit zumindest im Ausschuss für Kultur und Bildung und hoffentlich auch im ganzen Haus offene Türen einrennen. Das Gesamtbudget von Erasmus wurde für die laufende Förderperiode deutlich erhöht und von der Kommission und dem Europäischen Parlament als großer Erfolg gefeiert. Dies hatte bei Antragstellern viele Erwartungen auf eine bessere Ausstattung der Projekte geweckt. Diese Erhöhung kam jedoch erst mit großer Zeitverzögerung an. Viele durchaus förderfähige Projekte mussten und müssen auch heute noch abgelehnt werden. Dies führt dazu, dass insbesondere Träger und Einrichtungen ohne Erfahrung mit europäischen Projekten und Programmen von einer Antragstellung absehen, oder wenn sie abgelehnt werden, sich frustriert zurücklehnen und sagen Das mache ich nie wieder. Nach wie vor sind mangelnde Klarheit und eine allgemeine Benutzerunfreundlichkeit des Leitfadens festzustellen. Die Antragsverfahren sind viel zu komplex und die Antragsformulare mit fast über 40 Seiten viel zu umfänglich. Wir müssen außerdem für die Zukunft dafür sorgen, dass insbesondere junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen eine bessere Förderung durch Erasmus erfahren. Mobilität und Bildung dürfen kein Privileg von wenigen bleiben. Insbesondere bei individuellen Auslandsaufenthalten im Rahmen von Studium und Ausbildung gibt es hier deutlichen Nachbesserungsbedarf, und jeder, der mal im Ausland gelebt hat, weiß, dass das mit vielen Unkosten verbunden ist, die von der Erasmus Förderung nur ansatzweise gedeckt werden können. Erasmus ist und war kein beschäftigungspolitisches Instrument, auch wenn sich Auslandsaufenthalte natürlich gut im Lebenslauf machen und sogenannte soft skills erworben werden, die jeder Arbeitgeber gerne sehen will. Ein Nachfolgeprogramm sollte das Prinzip des lebenslangen Lernens, der lebenslangen Mobilität in den Fokus stellen, sowie formales und non formales Lernen gleichermaßen fördern. Wir müssen aufpassen, dass wir Erasmus nicht arbeitsmarktpolitisch überfrachten.

Erasmus ist eine gute Investition in die Zukunft unserer Kinder, und es steht wie kein anderes Programm der Europäischen Union für den Erfolg der europäischen Idee. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg, dieses Programm noch erfolgreicher zu machen! Ich setze auf die Unterstützung der Kommission und hoffe auf die Einsicht des Rates, dass hier das Geld wirklich gut angelegt ist.